virðulegi forseti góðir íslendingar stjórnmálaástandið á íslandi einkennist af því að stjórnarflokkarnir neita blákalt að skilja að almennt hrun og almennur forsendubrestur kallar á almennar og endanlegar aðgerðir sértækar aðgerðir duga helst til að hámarka þær fjárhæðir sem lánardrottnar geta mjólkað úr þeim sem skulda með því að lengja í skuldinni og miða afborganir við ýtrustu þolmörk þess sem greiðir stjórnarflokkarnir neita að skilja að almenningur á heimtingu á að orðið sé við þeirri lágmarkskröfu að höfuðstóll veðtryggðra íbúðalána verði færður til þess sem hann var um áramótin tvö þúsund og sjö tvö þúsund og átta það er sama mannúðlega hugsunin á bak við greiðslujöfnun og greiðsluaðlögun eins og þá siðvenju að bjóða dauðadæmdum manni upp á góða máltíð og sígarettu áður en maður afhendir hann böðlinum á næstunni verður fjöldi fólks

gjaldþrot getur þýtt ævilangt vistarband hjá lánastofnunum þeim sömu og settu landið okkar á hausinn með gróðafíkn sinni það er ekki hægt að komna í veg fyrir gjaldþrot en það er skylda okkar að breyta lögum þannig að gjaldþrot þýði ekki ævilangt ófrelsi og ánauð og það væri glæpsamleg vanræksla að afnema ekki þá ævilöngu refsingu sem nú getur fylgt gjaldþrota einstaklingum getu leysi stjórnmálaflokkanna allra til að takast á við afleiðingar hrunsins virðist vera jafn algjört og getuleysið er til að afstýra það er því ekki að ástæðulausu að það hefur orðið trúnaðarbrestur milli stjórnmálaflokka og almennings eins og við fengum staðfest í nýliðnum sveitarstjórnarkosningum

gáfu ekki ástæðu til bjartsýni á vilja þeirra til að endurnýja sig og komast í takt við fólkið í landinu allir með tölu sögðust þeir hafa unnið sigur einhvers konar sigur í kosningunum rétt eins og hérna væri enn þá árið tvö þúsund og sjö og montið og sjálfsblekkingin blöktu við hún í fyrirsjáanlegri framtíð

setja sér stjórnarskrá nýja stjórnarskrá sem vonandi verður skref fram á við í átt til aukins lýðræðis og betra stjórnarfars í framhaldi af því ætti alþingi að endurskoða starfshætti sína og þingsköp og hefðir og gera markvissa tilraun til þess að enduruppgötva og endurnýja sjálft sig og endurheimta þá stöðu sem það hafði áður með þjóðinni hér á stjórnpalli þjóðarskútunnar ríkir forneskjan og íhaldssemin hér eru furðulegar og framandlegar venjur og reglur um málvenjur og klæðaburð til dæmis er denim slitsterka klæðaefnið bannað aðeins þingkonur mega klæðast leðurflíkum karlmenn skulu vera í jakka og skyrtu og helst með bindi en alls ekki peysu hér tíðkast ávarp eins og herra forseti frú forseti hæstvirtur forseti virðulegi forseti háttvirtur þingmaður og ekki má nefna ráðherra eða þingmenn nema með fullu hafa og viðhenginu háttvirtur og hæstvirtur hér eru tölvur bannaðar í þingsal nema hvað þingritarar og forsetar nota tölvu til að halda mælendaskrá í staðinn fyrir kálfskinn og hrafnsfjaðrir sérviska og fornaldardýrkun af þessu tagi er þó meinlaus miðað við ýmislegt annað varðandi starfshætti og starfsaðstöðu þingsins sem verður að færa til nútímans og það áður en gjáin hyldýpið miða þings og þjóðar verður óbrúanleg nítjándu aldar vinnubrögð til að takast á við tuttugustu og fyrstu aldar verkefni eru hjákátleg hér hafa að taka upp nútímaviðhorf og nútímavinnubrögð hér þarf að